Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să i mulțumesc dnei McCarthy, Comisiei și Consiliului pentru că s a ajuns la această reglementare europeană. În calitate de coleg al dnei McCarthy, doresc să i mulțumesc foarte mult pentru activitatea din Comisia ECON, doresc să i spun că întotdeauna când dânsa a exprimat un punct de vedere am apreciat acest punct de vedere și, sigur, că regret că dânsa nu va mai candida din nou pentru Parlamentul European. Aș vrea să precizez aici foarte limpede că unul dintre cele mai distrugătoare efecte asupra pieței capitalului îl are pierderea încrederii de către investitori în cei care sunt experți în diferite organizații ale pieței, în companii și care încearcă și reușesc uneori să manipuleze piața, difuzând informații din interior unui grup restrâns de indivizi. În țara mea, în România, am asistat la unul din cele mai grave cazuri de manipulare a pieței, a bursei, în momentul în care o companie importantă din domeniul prelucrării țițeiului a fost listată pe piață. Indivizi care au avut informații din interior, în primele secunde, au participat la cumpărarea de acțiuni, ulterior, în următoarele secunde, realizând câștiguri extrem de importante. Cazul a fost adus în justiția românească, dar, din păcate, justiția românească nu era obișnuită să judece astfel de cazuri, nu avea prevederi clare în Codul penal cu privire la pedepsirea unor asemenea manipulări ale pieței și, în consecință, vinovații sunt astăzi liberi bine mersi. Voi vota în favoarea acestui raport și sper ca într adevăr să putem să stăvilim această practică distrugătoare.